gladdist nú yfir því að sjá hæstvirtur viðskiptaráðherra rísa upp úr hinu doðakennda ástandi sem hefur einkennt það ráðuneyti í langan

hann er að varðveita hér í landinu

og lánveitenda jafn gleðilegt og það er að sjá menn rumska af værum blundi finnst mér óhugnanlegt að sjá þess enn einu sinni merki að sú skjaldborg sem þessi ríkisstjórn var kjörin til að reisa á að standa kringum banka lánastofnanir fjármálafyrirtæki og þvíumlíkt en ekki kringum almenning í landinu ég fyrir mína parta fagna heilshugar því að hæstiréttur skyldi komast að réttlátri og skynsamlegri niðurstöðu og ganga gegn því valdi sem hér hefur allt of lengi verið ofar lögum sem gilda í landinu fyrir þúsund árum var borgarastyrjöld forðað í landinu með kristnitöku þegar þorgeir ljósvetningagoði kvað upp úr með það að ef þjóðin ætlaði sér að búa í landinu skyldi hún búa við einn sið ein lög því annars væri sundur skilinn friðurinn væri friðurinn úti við höfum árum saman búið við það í þessu landi að hér hafa gilt tvenns konar lög landslög og svo lög sem eru miklu ofar landslögum það eru lög markaðsins menn hafa hér trúað á

menn hafa tilbeðið menn hafa kastað krossinum fyrir róða og trúað á reiknistokkinn í staðinn það er því fagnaðarefni að hæstiréttur skuli ræskja sig með svo afdráttarlausum hætti sem nú er orðið og benda okkur á það að það eru ein lög í landinu og þau gilda fyrir okkur öll og eftir þeim skulum við fara vissulega eins og hæstvirtur efnahags og viðskiptaráðherra benti á leysir þessi hæstaréttardómur ekki öll vandamál eftir standa ýmis álitamál en við höfum lög og við höfum dómstóla sem munu skera úr þessum álita og ágreiningsmálum það stendur ekki upp á alþingi að rjúka til núna með einhverja undarlega lagasetningu í flýti til að bjarga bönkum og fjármálastofnunum úr þeirri snöru sem þeir lögðu sjálfir um hálsinn á sér það stendur upp á alþingi íslendinga að veita þjóðinni forustu út úr þeirri fjármálakreppu sem þjóðin er stödd í nú um stundir það verður best gert með því að slá skjaldborg um heimilin í landinu um fjölskyldurnar um fólkið í landinu fjármálastofnanir munu lifa af þessa kreppu eins og þau hafa lifað af þúsund ára kreppu í sögu mannkynsins við þurfum á nýjan leik að gera ísland

þar sem ríkir samábyrgð samhugur og samstaða og snúa af þeirri braut að reka þetta land sem tilraunastofu fyrir kominn tími til að skipta um stefnu en hæstiréttur hefur talað og hans orð standa